Chceme byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám, v sociálnej politike, v spravodlivosti, v v medzinárodnej pomoci, vo vzdelávaní, ale chceme byť lídrom aj v rodovej rovnosti a slobode a v mnohých ďalších oblastiach. Je to správne, lebo EÚ má potenciál a naozaj je svetovým lídrom v mnohých oblastiach, v mnohých z týchto oblastí už dnes. Potrebujeme ale vedieť, ako za toto všetko zaplatíme. Ak chceme znížiť emisie do roku 2030 o 40, budeme musieť na to reálne nájsť obrovské množstvo finančných zdrojov. A následne dosiahnuť skutočnú revolúciu, ktorá povedie k bez emisnému hospodárstvu do roku 2050. Potrebujeme však aj socio ekonomické dopady týchto návrhov a týchto plánov. Žiadam, aby sa na tejto zmene konečne začali reálne podieľať predovšetkým bohaté nadnárodné spoločnosti, ktoré nesú z veľkej miery zodpovednosť na dnešnom status quo, a navyše z neho extrémne benefitujú. Žiadam, aby sa skončilo s daňovými únikmi, s daňovými úľavami a aby sa najbohatší začali podieľať na dosiahnutí tejto zmeny. Lídrom členských štátov chcem na zasadnutie Rady odkázať, že zmena je správna a je potrebná, ale zmena nesmie prichádzať na úkor najchudobnejších a pracujúcich ľudí.